Erfreulich, dass die Reform der GAP nun endlich auch im Parlament angekommen ist. Wie wir seit Jahren betonen, ist die Erhaltung der europäischen Kulturlandschaft von großer Bedeutung, und dazu tragen vor allem die kleinen und mittleren bäuerlichen Betriebe wesentlich bei. Dass landwirtschaftlichen Großbetrieben die Möglichkeit genommen werden soll, durch das reine Brachliegen ihres Ackerlandes sechsstellige Fördermittel pro Jahr einzustreichen, ist ebenfalls zu begrüßen. Die Politik muss die Qualität unserer heimischen Produkte wieder schätzen lernen und vor allem auch die Sicherung der Preise klarstellen. Hervorzuheben ist auch der Gedanke einer vereinfachten Abwicklung, um als Landwirt zu den Zuschüssen zu kommen, und das, ohne einen Studienabschluss in EU Bürokratie gemacht zu haben.